Doamnă Înalt Reprezentant, fără îndoială că și declarația dumneavoastră, și raportul domnului Brok sunt două documente care abundă de idei pozitive, care încearcă o viziune strategică și lucrul acesta este pozitiv pentru politica noastră de apărare și securitate comună. Toți acceptăm să vorbim și chiar ne place lucrul ăsta despre mai multă Europă, dar nivelul la care, în momentul de față, am ajuns în a avea o politică externă și de securitate comună dovedește că suntem departe de a avea mai multă Europă. Avem, însă, din păcate, dacă privim strict la sistemul de securitate și la ceea ce se întâmplă în abordările statelor membre în materie de politică comună, mai puțină Europă, pentru că, dincolo de strategii, dincolo de valoarea ideilor pe care le promovăm, avem o realitate care nu ne susține în

Avem o provocare majoră în summitul de la Vilnius și, cum spuneam ieri, îmi doresc ca domnul Putin să nu mai aibă un alt succes de talia celui de la Sankt Petersburg ci, dimpotrivă, noi să dovedim că suntem motivați să susținem proiectele Uniunii. Avem un nord al Africii turbulent, în care am încercat să ne implicăm rezultatele se văd însă, avem o Uniune pentru Mediterana ratată, avem o Asie Centrală care ne ignoră, avem o Africă dominată de alte puteri. Ca atare, cred că este momentul să trecem de la ceea ce minunat există pe hârtie la o strategie care să ne facă să lucrăm împreună într o politică comună de apărare și securitate. Cred că trebuie să înțeleagă statele membre că nu este momentul individualismului, nu este momentul deciziilor individuale, pentru că numai împreună putem fi relevanți într un joc de securitate și apărare global. Ceea ce s a întâmplat, de pildă, în Libia, depozitul comun de material este un mic proiect care va avea succes și, în opinia mea, de la acest tip de proiecte trebuie să pornim, pentru că este vital pentru Uniune să lărgească ceea ce se cheamă conceptul de soft power.